Zaostalosť, bieda a hlad obyvateľstva v kombinácii so zlou, skorumpovanou verejnou správou vytvárajú životný priestor pre rozvoj kriminality, terorizmu, zvole a násilia. Návrat Kaddáfiho žoldnierov z Líbye, ktorí sa vracajú do Nigeru, Mali, Čadu aj Mauritánie aj s množstvom zbraní, munície a bojovej techniky, destabilizuje región a robí z civilného obyvateľstva bezbranných otrokov zločineckých bánd ovládajúcich jednotlivé oblasti. Napriek tejto zložitej a neprehľadnej situácii v regióne musíme hľadať cestu, ako účinne pomôcť civilnému obyvateľstvu v regióne, najmä ženám a deťom, na ktoré najviac dopadajú dôsledky tejto situácie. Tam, kde sa to dá, by sme mali prostredníctvom legitímnych štruktúr, aj keď často slabej a skorumpovanej verejnej správy, posilniť distribúciu základnej potravinovej pomoci k najohrozenejším skupinám obyvateľov. Súčasne s potravinovou pomocou však musíme udržiavať a rozvíjať kontakt s miestnymi spoločenstvami a viesť ich k takým spoločenským a pracovným návykom a k takej správe komunity, ktoré im umožní prežitie v ich ťažkých podmienkach.